Možno ani nie otázku, ale vyjadrím súhlas s pánom komisárom, ktorý povedal, že nie je to dobré riešenie. Ja určite súhlasím s niektorými profesiami, ako sú lekári, že je nutné, aby mali nadčasy, pretože nie je lekárov, alebo iné funkcie. Ale uzákoniť do zákonníka práce vedúci pracovník, pod ktorým sa spojí čokoľvek, tak myslím si, že toto nie je na mieste a mala by Komisia namietať.